Ob dieser Statements der Abgeordneten Le Pen sitzt man fassungslos auf seinem Platz. Es ist an Frechheit nicht zu überbieten, was wir hier erlebt haben von den Rechten. Frau Le Pen! Wir wissen, dass Sie kein ordentliches Demokratieverständnis haben. Das wissen wir alle hier im Haus.

In einer Demokratie ist das Mandat, das wir von den Bürgern übertragen bekommen haben, heilig heilig!

Und dieses Mandat ist nicht weitergebbar, es ist nicht delegierbar an jemand anderen.

Wir sehen es als heilige Sache an, dieses Mandat zu verteidigen.

Wir unterstützen unseren Präsidenten darin, alle rechtlichen Maßnahmen gegen Sie zu unternehmen.